Het is geen geheim dat de detacheringsrichtlijn voor zowel werkgevers als werknemers tot veel frustratie heeft geleid.

Twaalf maanden met een mogelijke verlenging tot achttien maanden niet kort, maar tenminste duidelijk.